Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn Herr Putin checken wollte, ob die neue US Administration oder die Europäer die verstärkte Aggression in der Ukraine einfach hinnehmen würden, ist seine Rechnung meiner Meinung nach nicht aufgegangen. Die USA haben die Sanktionen nicht aufgehoben, und auch in den Vereinten Nationen hat die US Botschafterin klare Worte gefunden.

Ich höre, es ist im Augenblick nur die französische Regierung, die da noch verzögert.

Und ich finde, wir sollten uns auch für eine umfängliche OSZE Polizeimission einsetzen, eine robuste Mission, die dafür sorgt, dass Minsk tatsächlich in seinen Einzelheiten umgesetzt werden kann.

Ich finde auch, wir sollten die persönlichen Sanktionen gegen sehr viele weitere russische Staatsbürger erweitern, die unmittelbar von dem Krieg in der Ostukraine profitieren.